Hvala lepa. Gospa ministrica, hvala za ta dialog. Jaz bi vas rad popravil. Jaz sem povedal, da gre za dva dela, kjer pa vi niste DDV-ja upoštevali. Jaz imam od STA-ja štiriindvajseti deveti podatek o vrednosti odseka od Velenja do Slovenj Gradca - šesto petinsedemdeset, milijonov brez DDV-ja. Ko ste nam vi dali, drugi, vaš drugi podatek, ste vi dal na Komisiji za nadzor javnih financ, in ste rekli, da je najcenejša varianta ta, Fdva dva petsto šestindevetdeset milijonov. Mislim, da tudi tukaj ni DDV-ja. Ko to seštejem, je to, milijarda petsto petdeset. V kolikor se, obnovi in v hitro dvopasovno hitro cesto uredi cesta od Arje vasi, preko Velenja, skozi tri viadukte, Bevče, na, Hudi luknji vzhodu in pri Mislinji, je potrebnih dvesto petdeset milijonov z DDV-jem. Tukaj govorim o razliki, milijarda tristo, to je skoraj investicija v elektrarno. Vse to se ne upošteva, vse to stroka opozarja že - vi se izgovarjate, ko ste nam poslali tudi material iz leta dva tisoč osem, kar je bilo izbrano, ste to obdelovali, od leta dva tisoč osem, spoštovana gospa ministrica, do danes se je veliko stvari spremenilo. In jaz sem tudi nekoč, ko smo že govorili v na Komisiji za nadzor javnih financ, opozoril, da je PNZ po naročilu, Darsa, leta dva štirinajst izračunal in povedal, da dve tretjini prometa iz Koroške in Velenja gresta proti Celju, ena tretjina pa proti proti proti, bi rekel, proti Ljubljani pol gor. In še to bi rad rekel: v kolikor gre za posodobitev obstoječe regionalne ceste in njeno spremembo v hitro cesto, ni potrebno ni potrebno delati novo meritev prosil od DPD-ja, ni potrebno. Razen za tunele, razen za te tri tunele. In še to, ko govorite, kako dolgo se v prostor vzpostavlja posamezne trase, za drugi tir je bila v prostor postavljena trasa v osemnajstih mesecih, lahko vam po po dokumentih povem. Hvala. Ta stvar gre hitro ...